Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć coś na temat Kosowa. Otóż ostatnio obserwujemy nową imigrację z Kosowa do krajów Unii, szczególnie do Niemiec.

Pojawiają się głosy, że należy wprowadzić odpowiednie regulacje, by ograniczyć ten napływ. Nie towarzyszy temu refleksja nad przyczynami tego eksodusu. Jest rzeczą frustrującą, że w tym Parlamencie zajmujemy się wszystkimi nieszczęściami świata, np. dzisiaj Wenezuelą, udzielamy innym rad, jak mają organizować swoje życie gospodarcze i polityczne, a nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów samej Europy. W istocie nie tylko nie jesteśmy w stanie jak dotąd efektywnie pomóc takim dużym krajom jak Ukraina, ale nawet tak małym jak Kosowo.

r. sporządzonym przez Business Insider Kosowo znalazło się w grupie 25 najgorszych państw świata, razem z Afganistanem, Mali oraz Południowym Sudanem. Trudno jest się więc dziwić, że ludzie myślą o wyjeździe z tego kraju. Zamiast więc debatować nad nieszczęściami świata zajmijmy się własnym podwórkiem, a wtedy świat doceni nasze sukcesy i nasze wartości, i pójdzie naszym śladem.